Monsieur Aker, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question parce qu'il me semble qu'elle soulève deux aspects complètement contradictoires en guise de question. En tout cas, ma position est très claire aucun État membre ne peut faire face, seul, au défi de la migration que nous essayons de relever aujourd'hui.

Par conséquent, aujourd'hui, il est peut être grand temps de tirer les leçons de ce qui vient de nous arriver, justement parce que nous n'avons pas été suffisamment unis et solidaires.